Ennek a ciklusnak talán a legfontosabb jelentése van a kezünkben. Az Európai Parlament az intézmények közül elsőként fogalmazza meg gondolatait a következő hét évről, de evvel nem sértjük meg a Bizottság javaslattételi jogát, viszont ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az egyetértési jogunk ne torkolljon egy olyan botrányba, hogy a végén kénytelenek lennénk elutasítani a Tanács javaslatát. Így minden partnerünk tudja, hogy mit akar az Európai Parlament és ezt lehetőséghez képest be tudja építeni a saját elgondolásaiba. Kedves kollégáimnak azt ajánlanám, hogy két dolgot azért érdemes elolvasni a Lisszaboni Szerződést és magát a jelentést, mielőtt durva kritikákba fordítanák a gondolataikat. A saját források melletti kiállás nem több, de nem is kevesebb, mint amit a Lisszaboni Szerződés akar. Nagyon fontosnak tartom azt az üzenetet, hogy az európai költségvetésnek egy enyhe növekedésbe kell fordulnia. Enyhe, mondom, mert ez az 5 még az inflációval is alakul, következésképpen szó sincs abnormális növekedésről. Nincs szó arról, hogy növelni akarnánk a mezőgazdaság, illetve a kohézió kiadásait, de igenis szó van arról, hogy ezeket nem szabad csökkenteni. Az 1600 as években élt horvát magyar közös identitású Zrínyi Miklós fogalmazott úgy akkor a törökökkel szemben hogy Ne bántsd a magyart!.

idézve mondom ne bántsd a mezőgazdasági politikát, ne bántsd a kohéziós politikát, mert aki ezeket bántja, az nem csak a magyart, a románt, a szlovákot, hanem az összes európai nemzet polgárát bántja. Minél kisebb egy politikus mögött a szavazóbázis, annál többször hivatkozik a polgárokra.